Recep Erdoğan a immédiatement contesté cette décision, la jugeant non contraignante, au mépris du fait que la Turquie est membre fondateur du Conseil de l'Europe.

Demirtas, il risque jusqu'à 150 ans de prison uniquement dans le cadre de propos tenus lors de meetings politiques.

C'est pour cela qu'à l'aune de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, nous souhaiterions une déclaration de la haute représentante et un débat pour manifester notre soutien à M.